So wie wir auch als Europäisches Parlament bei dem Treffen mit den nationalen Parlamenten durchgesetzt haben, dass alle Gebiete der Europäischen Union dasselbe Maß an Sicherheit haben müssen und dass wir keinen Unterschied machen dürfen.

Dies muss ganz klar sein in unserem inneren Verhältnis, dass wir uns aufeinander verlassen können.